ég verð þó að andmæla því að ég hafi talað í þátíð ég vil þvert á móti leggja áherslu á það að þetta eru þau verkefni sem við eigum fyrir höndum þær úrbætur sem við þurfum að gera og einmitt í því að lýsa þeim er ég auðvitað að lýsa því að nútíðin þær aðstæður sem við nú búum við séu ekki fullnægjandi að þess leyti þess vegna þurfum við að taka á

ég held að það sé mikilvægt að það sé ekki bara sagt í stjórnarandstöðunni ég held að það sé líka mikilvægt að það sagt af stjórnarliðum auðvitað felst í því ákveðin gagnrýni á það með hvaða hætti ég hef sjálfur staðið að málum á tímabilum og ég held að við séum á slíkri stund í sögu þings og þjóðar og andspænis slíku uppgjöri að við hljótum öll að þurfa að líta með gagnrýnum hætti eða flest ekki öll mörg að minnsta kosti að líta með gagnrýnum hætti í eigin barm

og í því held ég að háttvirtur þingmaður pétur blöndal hafi iðulega talað hér fyrir auknu sjálfstæði og aðhaldshlutverki þingsins ég hef oft tekið undir það með honum í hans máli og

efla þann þátt í samfélagi okkar og stjórnkerfi sem þingið og sjálfstæði þess er